Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, discutăm astăzi despre un regulament extrem de important pentru industria aviatică, un regulament care stabilește toate normele de certificare pentru toate categoriile pe care le are în domeniul de aplicare. Cred că rezultatul negocierilor este echilibrat, ține cont atât de pasageri, cât și de toate componentele industriei transportatori, producători, muncitori, personal, management de trafic, administrație. Se propun reguli pentru asigurarea siguranței aeriene, dar și pentru asigurarea flexibilității necesare în producția de avioane și echipamente, necesară în contextul progresului rapid al tehnologiilor. Regulamentul se referă pentru prima dată la toate componentele industriei, simplificând în acest fel activitatea administrației și a beneficiarilor. Se precizează foarte clar competențele AESA și competențele autorităților naționale. Elaborarea specificațiilor de certificare se bazează pe principiul evaluării nivelului de risc. DG MOVE este obligată să updateze toată legislația secundară, datorită acestui principiu, într o perioadă de cinci ani. Acest principiu va permite, de exemplu, adaptarea normelor la diversele categorii de avioane în funcție de complexitate și utilitate și va permite zborul cross border al avioanelor de mici dimensiuni. Se introduc în premieră reguli referitoare la securitate și, în special, la securitatea cibernetică. Este inclus, de asemenea, un mecanism european de avertizare pentru survolarea zonelor de conflict. Se asigură libertatea de decizie a beneficiarilor privind autoritatea de certificare și, în același timp, posibilitatea transferului de responsabilitate în cazul în care activitatea unei autorități pune în pericol siguranța pasagerilor. Comisia are o responsabilitate viitoare destul de importantă în elaborarea legislației secundare, care acoperă aspecte extrem de importante pentru siguranța pasagerilor și dezvoltarea industriei, accesul rapid la datele de zbor în cazul zborurilor în dificultate, asigurarea controlului de trafic în cazul întreruperilor neprevăzute, integrarea în traficul aerian a aparatelor de zbor fără pilot. Acest ultim punct este extrem de important. Industria dronelor se dezvoltă foarte mult în ultima perioadă. Este nevoie de norme pentru asigurarea nu numai a siguranței zborurilor, dar și a vieții private și a securității. Este evident că, în perioada următoare, numărul mare de drone și numărul de aplicații pentru aceste drone vor crea destul de multe probleme din acest punct de vedere și este nevoie de niște reguli foarte clare în această direcție.

Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, raportorilor grupurilor politice, pentru că am lucrat foarte bine împreună. Mulțumesc și doamnei comisar pentru sprijinul acordat și mulțumesc președinției Estoniei pentru efortul mare pe care l a făcut pentru a ajunge la acest acord.